Spun de la început că nu am venit să dau socoteală. Am venit pentru că vă prețuiesc și vă respect. Cer însă aceeași prețuire și același respect pentru poporul român, pe care îl reprezint. Încep cu o întrebare esențială pentru cine vrem să construim un sistem de justiție viabil în România?

Trebuie să facem o justiție corectă pentru cetățeni, ei sunt beneficiarii măsurilor din Parlamentul European sau din parlamentele naționale.

Justiția trebuie să fie garanția că legile și drepturile cetățenești sunt respectate, iar cine le încalcă va fi sancționat. Este legitim să ne întrebăm în ce fel a apărat MCV cetățenii români de încălcarea gravă a drepturilor lor? În rapoartele MCV s a vorbit mult despre instituții, despre numirile de magistrați, despre lupta anticorupție. Este foarte bine, dar nu am văzut nimic despre încălcările drepturilor omului, despre protocoalele secrete dintre serviciile de informații și instituțiile din justiție. În baza acestor protocoale, milioane de români s au aflat sub monitorizarea serviciilor secrete, în numele luptei anticorupție. Există decizii judecătorești care arată cum s au falsificat probe, cum s au modificat transcrierile unor interceptări pentru a crea vinovății sau cum erau șantajați martorii pentru a depune mărturii mincinoase. Nimic despre aceste lucruri în rapoartele MCV. Asta nu înseamnă sau asta înseamnă, mai bine spus, că acest mecanism și a ratat menirea pentru care a fost creat și cer oficial să ni se spună cine a redactat rapoartele MCV, cine a furnizat datele și a omis, din neglijență sau din rea credință, aceste realități de neconceput în Uniunea Europeană. Dacă suntem sinceri, de la aceste abuzuri grave trebuie să începem, pentru că au loc pe teritoriul Uniunii Europene. Comisia de la Veneția spunea că, în sistemul sovietic, Parchetul a reprezentat un mijloc puternic de a controla puterea judecătorească. În ultimii patru ani, peste trei mii de magistrați au fost cercetați de DNA. Practic, jumătate dintre magistrații din România au avut ani de zile dosare prin care, probabil, au fost influențați să dea soluții stabilite în afara sălii de judecată. Nu o spun doar eu. O spun cu multă îngrijorare asociațiile de magistrați din România. Prin astfel de dosare contrafăcute au fost înlăturați din funcție un judecător al Curții Constituționale, un vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, patru judecători ai Înaltei Curți, mai mulți judecători de instanțe superioare, un procuror general, un șef de Parchet Superior. În final, toți au fost achitați sau dosarele au fost clasate, dar ei au fost înlăturați. Noile legi ale justiției le redau judecătorilor independența. Niciun decident politic nu mai intervine în numirea și revocarea judecătorilor. Independența este totală, nicidecum restrânsă și vă asigur că avem bună credință și vom ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția. Există, totuși, și o parte bună a acestei întâlniri. Azi v am informat pe toți, oficial, despre abuzurile din România. De acum, nu se mai pot ignora aceste lucruri, nu se va mai putea vorbi despre justiția din România fără a se vorbi și despre aceste abuzuri, doar dacă se face un joc politic fără nicio legătură cu justiția. Întrebați vă de ce vi s au ascuns aceste lucruri. De ce nu v au spus nimic, dacă totul era legitim și legal Puneți vă aceste întrebări, înainte de a ridica piatra împotriva României. Despre mitingul din 10 august voi spune doar câteva cuvinte. Văd că este acuzată Jandarmeria română pentru că a intervenit la un miting neautorizat împotriva unor manifestanți violenți care au încercat să ocupe clădirea Guvernului. Nu am văzut aceeași poziție față de evenimentul de săptămîna trecută de la Bruxelles sau față de alte mitinguri din Franța, Spania, Germania, Marea Britanie, când forțele de ordine au intervenit cu exact aceleași mijloace și cu aceleași proceduri ca cele folosite în România. Nu pot accepta sub nicio formă ca Jandarmeria română să fie acuzată de acțiuni și proceduri practicate peste tot în Europa. În final, vă cer următorul lucru nu îi interziceți României ceea ce este permis în alte state ale Uniunii și nu permiteți ca în România să se întâmple lucruri de neacceptat în alte state membre. Vrem să vă fim parteneri, dar vrem să vă fim parteneri egali. Nimeni, niciodată, nu va putea întoarce România din parcursul său european.